Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Eine ganz wichtige Frage, die wir beantworten müssen, lautet Wie können wir klimafreundliche Energie zu günstigen Preisen erzeugen und unabhängig von Energielieferungen aus Drittstaaten werden. Wenn wir hierzu eine ehrliche Antwort wollen, dann dürfen wir keine Technik von vornherein verdammen, sondern wir müssen vorurteilsfrei prüfen, ob die Technik machbar ist oder nicht. Unsere Energiepotenziale in der Europäischen Union müssen bestmöglich genutzt werden. Das bedeutet Energiemix. Das muss die langfristige Energiepolitik sein. In manchen Regionen bietet uns der Wind die Energie, im Süden ist es eher die Sonne, in manchen Regionen können wir Biokraftstoffe anbauen und in anderen Regionen Kohle abbauen. Und in manchen Mitgliedstaaten sieht man eine Möglichkeit in der Gewinnung von Schiefergas. Auch Schiefergas kann Europas Energiesicherheit erhöhen und die Abhängigkeit von Importen verringern. Es versteht sich von selbst, dass wir dabei kein Risiko für Umwelt und Gesundheit eingehen dürfen. Die Frage, ob ein Mitgliedstaat seine Schiefergasvorkommen nutzt, ist aufgrund der EU Verträge Entscheidung des jeweiligen Landes. Europa kann aber Umweltvorschriften festlegen, die eingehalten werden müssen, wenn ein Land sich für Bohrungen entscheidet. Das europäische Umweltrecht setzt hierfür klare Rahmenbedingungen, die wir in unserem Bericht betonen und präzisieren. Hierzu gehören strenge Umweltverträglichkeitsprüfungen, die vor jeder Bohrung gemacht werden müssen. Durch die Förderung dürfen keine negativen Auswirkungen auf die Boden und Wasserqualität und dadurch auf die Gesundheit der Bürger entstehen. Im Gegensatz zu meiner Kollegin von den Grünen, Michèle Rivasi, glaube ich an die Wirksamkeit unserer europäischen Verordnungen und Richtlinien. Die Beteiligung der Öffentlichkeit und der Anwohner und eine hohe Transparenz müssen garantiert sein. Die höchsten Sicherheitsstandards und die besten zur Verfügung stehenden Technologien müssen zum Einsatz kommen, um zu vermeiden, dass mit dieser Technik heute erneut Altlasten von morgen geschaffen werden.